Señor Presidente, los países europeos están unidos a América Latina por estrechos vínculos históricos, culturales y humanos. Como español y, además, gallego, bien lo sé. Compartimos, además, principios y valores fruto también de la herencia cristiana. En general, América Latina y la Unión Europea son socios naturales y debemos intensificar nuestras relaciones. Celebro mucho que exista una amplia coincidencia en esta Casa sobre el hecho de que la Unión Europea debe establecer con México y con Brasil una relación estratégica. Así lo declaré yo mismo respecto de México en abril del año pasado, en un debate en este Parlamento sobre la Cumbre de Lima.

Las celebramos con Brasil desde 2007 y las reclama, con acierto, el informe Salafranca para con México, frente a cierta ambigüedad de las conclusiones del Consejo de octubre de

Señorías, la asociación estratégica de la Unión Europea con México y Brasil es muy beneficiosa en el plano bilateral y también en el global. Bilateralmente, existe un amplio potencial de crecimiento de la relación. He ahí el ejemplo de México el acuerdo de asociación ha supuesto un incremento espectacular del comercio y de las inversiones. La lucha contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, y la cooperación en materia energética son otros ámbitos de necesaria cooperación conjunta, al igual que una mayor concertación en los foros multilaterales. En el caso de Brasil, la intensificación de las relaciones debería contribuir también al desbloqueo del Acuerdo Unión Europea Mercosur. Quiero destacar el balance positivo, desde el punto de vista económico de México y Brasil a lo largo de esta década, en contraste con etapas anteriores. Sin estos avances, fruto de políticas acertadas, la gravísima crisis mundial actual habría arrasado sus economías. Por el contrario, en la actualidad, sus gobiernos, con las reservas obtenidas, pueden efectuar políticas anticíclicas como los países desarrollados y algunos emergentes. En la escena mundial, México y Brasil desempeñan también un papel creciente. Participan en el llamado proceso de Heiligendamm y, como grandes potencias económicas de América Latina, son miembros del G 20. En el mundo de hoy, complejo e interconectado —y voy terminando—, con múltiples retos y amenazas globales, incluido el cambio climático, cooperar en un espíritu de responsabilidad compartida con actores tan relevantes como México y Brasil es muy conveniente para la Unión Europea y también, desde luego, para toda la comunidad internacional.